Il est plus que temps qu'on en finisse avec ce déséquilibre si l'on veut respecter un jour les engagements de la COP 21 pour sauver le climat et la planète, mais aussi pour que les citoyens puissent respirer. Mettre en place une surveillance en matière d'émissions de CO2 et de consommation de carburant des camions, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à récemment, les émissions de CO2 et la consommation de carburant des poids lourds n'étaient ni signalées, ni surveillées de manière objective et comparable dans l'Union européenne. Désormais, les entreprises opératrices de transport pourront choisir les véhicules les moins consommateurs et émetteurs cela permettra de dépenser moins et de polluer moins.

L'étape que nous franchissons aujourd'hui, évidemment, est nécessaire, mais elle doit surtout servir de base pour le futur proche, c'est à dire pour établir des limites d'émission de CO2 obligatoires pour tous les camions dans l'Union européenne. La Commission a fait des propositions dans ce sens récemment en vue d'une réelle décarbonisation complète du secteur d'ici 2050. J'ose espérer que, là aussi, nous serons au rendez vous, mes chers collègues, pour donner plus de force, de concret et d'ambition à cette proposition afin que le secteur routier de marchandises émette 50 de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030 et plus en 2050. Donc, si on y tient, alors nous avons une chance de respecter nos accords, notamment de la COP 21, parce que nous dansons tous sur le même volcan face aux dérèglements climatiques, donc saisissons cette opportunité.